Vor allem versucht die Türkei, das Vakuum, das durch den arabischen Frühling entstanden ist, zu füllen. So gilt Erdogan und das ist ja verrückt zurzeit als populärster Staatsführer der arabischen Welt, obwohl er doch kein Araber ist!

Diese aggressive Einstellung auf Kosten Israels soll Ankara dazu dienen, seine Vormachtstellung in der Region zu etablieren.